Comisaria Malmström, yo la escuché en algunas ocasiones decir que había muy poco margen de maniobra en la Unión Europea y que se podía hacer muy poco en contra de los aranceles americanos. Me alegra saber que, después del clamor popular y de haber pasado unas semanas, nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, el sector agrícola de los países afectados por estos impuestos y por estos aranceles no necesita solo palabras de solidaridad sino medidas urgentes y muy concretas para compensar el problema que está surgiendo con estos aranceles. La situación es crítica y no pasa solamente por la promoción, sino que nosotros pedimos a la Comisión Europea que realmente apoye un plan, un plan estratégico, un plan muy intenso y un plan urgente y que vaya más allá de las medidas de la PAC para poder

En el caso de mi nación, España, como ya apuntó mi colega, el señor Zoido, los productos agrícolas que van a sufrir estos aranceles ⸻el vino, el aceite, los cítricos, el arroz⸻ realmente suponen una importante exportación en los Estados Unidos, porque es el primer país al que exportamos. Y simplemente, una cifra en el año 2018 las exportaciones de mi nación en estos productos agrícolas superaron los dos mil millones de euros. Dejar de exportar supondrá, desgraciadamente, el cierre de muchas explotaciones agrícolas y, por añadidura, una pérdida de miles de empleos.